Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident, meine Damen und Herren!

Trotzdem sind wir alle traurig.

Wir haben beide immer versucht, die ideologischen Grenzen zu überwinden und das Gemeinsame in den Mittelpunkt zu stellen.

Deshalb waren wir erfolgreich. Und ich möchte Dir dafür danken, Pervenche, für Deine Arbeit an einem Tag der Traurigkeit. Das eine geht gerade unter, das andere entsteht. Aber ich hoffe, dass die gemeinsame Kraft Europas auch die Notre Dame wieder aufbauen kann. Vielleicht nicht mehr so, wie sie einmal war. Aber wir dürfen nie aufgeben.

Wir schaffen neue Kompetenzen der Aufsichtsbehörden durch eine Bündelung von neuen Aufsichts und Kontrollbefugnissen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, eine direkte europäische Aufsicht über bestimmte grenzüberschreitende Finanzgeschäfte, weniger Bürokratie und eine bessere Berücksichtigung von unterschiedlichen Größen, Risikoprofilen und Komplexitäten, mehr aufsichtsrechtliche Konvergenz durch bessere Instrumente und neue no action letters und Koordinierungsgruppen, mehr Verbraucherschutz und die Berücksichtigung von nachhaltigen Risikofaktoren, mehr Mitsprache der Aufsichtsbehörden bei Entscheidungen über die Regeln von Drittstaaten und eine stärkere demokratische Rechenschaftspflicht gegenüber dem Europäischen Parlament. Wir stärken die Governance durch mehr Effizienz und schnellere Entscheidungen und eine Vermeidung von Interessenskonflikten, mehr Aufgaben und Befugnisse des Vorsitzes sowie eine stärkere Rolle des Europäischen Parlaments.

weil wir alle zusammengearbeitet haben.